Na fotografiji vidim moškega, starega tam okoli petindvajset let, ima svetlo polt, potem take oziroma srednje dolge lase, ki so take rjave barve. Lasje so počesani na prečko. Potem ima rahlo kriv nos. Potem ustnice ima take malce blede barve, zelo pride do poudarka tudi njegova brada, se mi zdi, da je taka malo izbočena ven. drugače pa drugih posebnosti na obrazu ne vidim. Nima nobenih kakšnih mozoljev ali pa kaj. Na drugi sliki vidim fantka, starega tam okoli, ne vem, trinajst, štirinajst let. ima, tako ke prejšnji svetlo polt, potem ima modre oči, okoli nosu, kakor vidim, ima pegice. Potem ima temno rjave lase, ke so skodrani. ... Ja, pa sklepam za leta sklepam po tem, da ima, nima nobenih kakšnih posebnosti na obrazu, kakšne mozolje ali pa kaj, tako da je najbrž že, še pred puberteto. Na fotografiji vidim žensko, ke je stara tam, kaj pa vem, ene sedemindvajset, osemindvajset let. Ima temne, kaj, rjave oči, potem ima dolge, goste, črne lase. potem ima rahlo tak špičast nos. Potem ima na obrazu, ima pa, ja, narejen mejkap, sicer se na mejkape ne spoznam, ampak ta mi ni toliko všeč, se mi zdi, da ta je, zelo umeten deluje. na fotografiji vidim, punco tam staro po mojem ene osemnajst let. Je svetle polti, glede na oči pa predvidevam, da prihaja iz Azije. potem ima črne lase. Ima taka, ima kar močne ustnice, in tako zamišljen, močan pogled. Na sliki vidim moškega, ke bi rekel, da je star nekaj čez trideset let, ima pa tudi, on ima, mislim za moškega malo daljše lase, rjave barve. Ti lasje so mokri, tako da sklepam, da je nekje, ne vem, na morju. To pa sklepam tudi po tem, ker ima obrazu kot neko mivko, tako da je najbrž na neki plaži. Potem ima pa, ja, prvi od fotografij, ki ima brado lepo urejeno, tako da sklepam, da temu vsakodnevno posveti čas. Na sliki vidim moškega, starega tam, srednjih oziroma starejših let, tam okoli šestdeset. To pa sklepam po tem, ker ima sive lase, oziroma njegovi lasje počasi sivijo. Prav tako ima sive obrvi. potem frizuro ima v bistvu nič posebnega. Kratke lase, povsod enako postrižene, tako da tem sklepam, da frizuri ne da posebnega poudarka. ima pa podočnjake in njegove oči so zelo majhne, tako da ne morem razbrati, kakšno barvo oči ima. na fotografiji vidim žensko tam, kaj pa vem, staro petindvajset let, Potem ima tam srednje za žensko oziroma kar srednje dolge, nima prav dolgih las. Temno rjave barve, glede na oči predvidevam, da ta tudi prihaja iz Azije, kakšne Japonske. tako da ima, ja pa ima mejkap, to je to. na fotografiji vidim žensko, ke pa tudi že malo tam starejša, nekaj čez štirideset, bi rekel. Ima blond lase, frizura je kar lepo urejena, tudi ona ima skrbno narejen mejkap, tako da predvidevam, da gre to za kakšno znano osebnost. Oziroma, da je bila ta oseba na kakšni takšni pomembni, pomembnem dogodku, ker je bil pač videz pomemben, Ja, in tako, kot sem rekel, ima mejkap, potem ima tako šminko, take v bistvu kožne barve, kako bi rekel. maskaro okoli oči, pa kakor vidim, ima rjave oči. na fotografiji vidim žensko, ke je stara tam okoli trideset let. Ima blond lase, potem ima skrbno narejen mejkap, kar predvidevam glede na to, kako je urejena, da gre to za neko izpostavljeno osebno oziroma, da je bila na pomembnem dogodku, torej, kakor sem rekel, ima, skrbno narejen mejkap, šminko ima take blede oziroma take kožne barve. Ima modre oči in oči ima tudi z ono črno barvico obrobljene. na fotografiji vidim žensko, ke je pa tam stara nekje sedemindvajset let. Ima za žensko krajše lase, črne barve, okoli v bistvu je šlo pa to za neko tako posebno dosti abstraktno fotografijo, bi rekel, ker ima na laseh, kakor vidim, neke ključavnice, Potem ima modre oči, ima pa tako zelo prvo, kar sem videl, so bile ustnice bolj take zelo močne. Zelo poudarjene, no, bujne ustnice.